největší počty chráněných evropských označení.

Kvalita potravin a zemědělských produktů se stává velmi důležitým tématem i pro spotřebitele. Postupně se učí rozumět evropskému označování a jeho symbolice používané na etiketách.

Nicméně jsme na dobré cestě a počty těch, kteří tato značení znají, soustavně rostou. Jsem přesvědčen o tom, že tento systém potřebuje hlavně dlouhodobou stabilitu. Jen tak lze dospět k situaci, že jej budou znát všichni spotřebitelé a budou jej zohledňovat ve svém rozhodování. Časté a rozsáhlé změny nám nepomohou, povedou pouze ke zmatkům.